herra forseti ég ber upp fyrirspurn um starfsmannaleigur en það er staðreynd að erlent vinnuafl og starfsmannaleigur eru komin inn á íslenskan vinnumarkað og því miður hafa síðustu árin fylgt þessu miklar deilur háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson kallaði eftir lögum um starfsmannaleigur í utandagskrárumræðu í október tvö þúsund og þrjú það kom síðan fram frumvarp frá félagsmálaráðherra í fyrra og við þá umræðu lýsti ég meðal annars áhyggjum yfir því að frumvarpið gengi ekki alveg nógu langt og þá helst varðandi notendaábyrgð fyrirtækja og aðgang verkalýðsfélaga eða fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar að upplýsingum um kaup og kjör leigðra starfsmanna þess vegna lögðum við í samfylkingunni fram breytingartillögu þar sem segir með leyfi forseta notendafyrirtækið ber ábyrgð á því að allir sem hjá því starfa njóti launa og annarra starfskjara sem fullnægja áskilnaði fyrstu grein laga númer fimmtíu og fimm nítján hundruð áttatíu um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda þrátt fyrir að starfssamband viðkomandi starfsmanns og notendafyrirtækis sé byggt á milligöngu starfsmannaleigu þessi tillaga var því miður ekki samþykkt af meiri hlutanum síðasta haust en þetta hefði bætt lögin til muna sökum þess hve lifandi íslenski vinnumarkaðurinn er og hve skammt mörgum fannst lagasetningin ganga fékkst það framgengt i félagsmálanefnd að lögin skyldu endurskoðuð innan tveggja ára nú eru herra forseti liðnir um tíu mánuðir og miðað við þær upplýsingar sem mér berast af vinnumarkaðnum frá launþegahreyfingunni þá tel ég rétt að staldra hér við og athuga reynslu af þessum lögum ég spyr því hæstvirtur félagsmálaráðherra fyrstu hver er reynslan af lögum um starfsmannaleigur sem sett voru í fyrra annars hversu margar starfsmannaleigur starfa í tengslum við íslenskan vinnumarkað þriðja hversu margir erlendir starfsmenn á vegum starfsmannaleigna starfa hérlendis hvernig skiptast þeir eftir starfsgreinum og hversu margir þeirra eru með viðurkenningu á menntun frá heimalandi sínu